Într adevăr, întreaga lume își manifestă în aceste zile solidaritatea și compasiunea față de victimele cutremurului catastrofal din Haiti, evidențiindu se din nou necesitatea de a acționa în timp util și în mod coordonat în astfel de situații. Limitarea pierderilor depinde acum de eficiența intervenției și, așa cum s a spus aici, a fost exemplar modul în care au acționat organismele și organizațiile internaționale, departamentul pentru ajutor umanitar al UE, dar și gesturile individuale ale statelor membre. Cred că se impune crearea unei forțe operaționale a Uniunii Europene pentru intervenție rapidă, pentru că situația din Haiti ne arată că, pe lângă asistența necesară supraviețuitorilor, se impune menținerea ordinii publice și asigurarea securității populației. Sigur, suntem astăzi în situația în care multe voci protestează și acuză așa zisa intenție a unei ocupații militare sub paravanul asistenței umanitare, dar, în situația în care forțele ONU nu sunt suficiente sau sunt depășite de situație, Uniunea Europeană ar trebui să se implice mai mult, mai ales că se bucură de o credibilitate mare în zonă. Eu cred că noi, ca Uniune Europeană, trebuie să ne aflăm în fruntea unui amplu proces de reconstrucție în Haiti, în paralel cu impulsionarea stabilizării structurilor statului și, bineînțeles, compasiunea pentru locuitorii greu încercați este foarte importantă, inclusiv prin găsirea unor soluții concrete de ușurare a procedurilor de adopție a copiilor rămași orfani în urma acestei catastrofe și de ajutorare concretă a populației